Demirtas a été arrêté il y a plus de deux ans.

Hier encore, à Diyarbakir et

C'est pourquoi la décision circonstanciée, dont vous venez de nous parler, de la Cour européenne des droits de l'homme, demandant la mise en liberté dans les plus brefs délais de M.

Erdoğan a dit que ce n'était pas une décision contraignante, en bafouant le droit du Conseil de l'Europe.